Signor Presidente, onorevoli colleghi, è naturale che si debba parlare alla Cina con un'unica voce nel prossimo summit, ma è altrettanto naturale che quella voce non possa essere solo quella dell'ipocrisia. Molti governi europei, la Commissione, i popolari e i socialisti hanno tutti pesantemente criticato il governo italiano per aver firmato un memorandum con la Cina. Io non ho niente contro il diritto di critica, peccato però che, come spesso accade in Europa, si guardi la pagliuzza negli occhi del vicino senza guardare la trave nei propri. Non è solo il governo italiano ad aver firmato questa intesa. Ben altri quattordici paesi europei da ultimo il Lussemburgo di Juncker lo hanno fatto. E anche quelli che non hanno firmato alcun accordo non possono certo far finta di nulla. La Germania, per esempio, ospita un colossale terminal ferroviario per le merci cinesi, dove ogni settimana arrivano da Pechino 30 treni. Il Belgio ha venduto alla Cina il terminal per il gas naturale nel suo porto di Zeebrugge, la Spagna la gestione dei container nei porti di Bilbao e Valencia, per non parlare della Grecia dove è arrivato un miliardo di euro di investimenti cinesi per il Pireo, dell'Ungheria dove ne sono arrivati 200 milioni per una ferrovia, o Croazia, Portogallo e molti altri. Germania e Francia esportano in Cina rispettivamente 9 e 2 volte più di quanto non facciamo noi italiani, ma ovviamente, colleghi, il problema è l'intesa firmata dal mio governo. Per anni avete raccontato che i populisti destabilizzavano gli equilibri internazionali, che erano pericolosi per la pace e la democrazia. Peccato però che oggi quelli che voi chiamate populisti firmano intese per la cooperazione, gli investimenti e la cultura, intese che incitano la Cina a rispettare le regole europee, mentre il Presidente Juncker continua a definirla un competitor e un rivale sistemico, come se non fosse già un dato di fatto che la Cina è uno dei principali partner commerciali di tutti i nostri paesi.